conforter cette monnaie devenue, quelque part, l'ADN de l'Union européenne. D'où le travail nécessaire que mène la Commission sur l'Union économique et monétaire avec l'idée de la création d'une zone euro forte et démocratique. Un budget de la zone euro serait en effet le moteur d'un nouveau développement économique s'appuyant sur des investissements d'avenir, notamment ceux liés à la transition écologique, et permettant ainsi la création d'emplois dont la jeunesse européenne a tant besoin. Cette zone devrait, bien entendu, constituer un espace de solidarité pour réduire les inégalités sociales et fiscales.